No creo que sea políticamente muy aconsejable fiarse tanto del procedimiento de conciliación de octubre y noviembre partiendo de una posición tan distinta como la que usted plantea en esta Cámara. Sinceramente, nos va a dejar poco margen de acuerdo con una posición tan distinta como la que usted acaba de exponer. En cualquier caso, y retomando los argumentos de mi colega Reimer Böge, ustedes en el Consejo han tenido la nefasta costumbre todos estos años de establecer prioridades políticas sin importarles el marco presupuestario, y esto nos ha llevado a ejercicios de ingeniería financiera

Y el presupuesto comunitario merece exactamente la misma consideración que los presupuestos nacionales. Olvidar esa afirmación es una vía segura de buscarse problemas. No tenemos márgenes, ignoramos las expectativas reales de ejecución de numerosos programas plurianuales y rechazamos el uso generalizado de la represupuestación como alternativa al agotamiento de dichos márgenes. Esta represupuestación no es un ahorro presupuestario sino un ejemplo de malas prácticas presupuestarias y de la nula planificación. Una auténtica revisión presupuestaria a medio plazo debe traer, como dice el Comisario, consideraciones sobre la flexibilidad y debería traer algunas cifras. Después de dos años de retraso es lo menos que este Parlamento Europeo se merece y que está dispuesto a aceptar.